Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft! Ich bedanke mich erst einmal für die sehr ausführlichen Antworten. Trotzdem will ich ein paar kritische Nachfragen stellen. Erst einmal empfinde ich es als sehr gut, dass wir uns über den Ersatz der pre Lisbon instruments unterhalten, denn seit dem Lissabon Vertrag haben wir Mitbestimmung im Europäischen Parlament in diesen Fragen. Es ist notwendig, der Terrorismusrichtlinie, die wir morgen verabschieden werden, weitere rechtliche Instrumente in der Umsetzung folgen zu lassen. Wir unterhalten uns derzeit sehr stark und berechtigt über das Thema Terrorismus. Wir haben jedoch auch andere Formen der internationalen Schwerkriminalität im Besonderen der organisierten Kriminalität die sich zum Teil gemeinsam mit Terrornetzwerken fazilitieren, gegenseitig unterstützen und damit zum Teil auch staatsgefährdende Formen entwickeln. Ich halte es für besonders wichtig, dass wir uns erstens beim Thema Informationsaustausch vergewissern, dass tatsächlich alle Mitgliedstaaten Informationen einspeisen, dass die Informationen analysiert werden zunächst auf nationaler Ebene, dann zusammengeführt auf europäischer Ebene und dass wir der Analyse von Informationen deutlich mehr manpower und auch technische Ausstattung zukommen lassen, denn der präzisen Analyse von Informationen ist es zu verdanken, wenn wir schwere Straftaten verhindern können, und nicht ausschließlich dem bloßen Ansammeln von Informationen. Als Zweites halte ich es für sehr wesentlich, dass wir auch die Dateneinspeisung in das SIS gewährleisten. Es sind jetzt Jahre, dass wir darüber diskutieren, und es gibt immer noch welche, die nicht einspeisen ich möchte es nicht glauben! Aber langsam sollte es der Letzte begriffen haben.